spun statisticile, fiind asistați 40 din cei concediați. Acest lucru înseamnă că la fiecare o sută de lucrători concediați, patru au reușit să se angajeze. Ceea ce nu este destul, mai ales dacă avem în vedere faptul că actuala criză este departe de a se fi încheiat.